Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'arcipelago delle Maldive non è solo quel luogo incantato dalle splendide spiagge, lagune blu e ampie scogliere che noi tutti conosciamo, ma è anche il luogo in cui molti diritti vengono violati. Molti lavoratori, specialmente del Bangladesh e dell'India, impiegati in strutture di lusso vengono sfruttati e sottopagati. Si assiste inoltre ad un continuo abuso del sistema giudiziario per cui molti oppositori politici vengono accusati e imprigionati ingiustamente. Come se non bastasse, la crescente intolleranza religiosa accresce il clima di terrore e riduce lo spazio per ogni tipo discussione pubblica. Il governo continua a violare gli obblighi internazionali su tematiche riguardanti la tortura e altri atti crudeli, la discriminazione contro le donne e tematiche relative ai diritti politici e civili. Tuttavia la peggiore violazione dei diritti umani nelle Maldive al momento riguarda la reintroduzione e la possibile applicazione della pena di morte come strumento di repressione politica. Invitiamo l'Unione europea e quindi tutti gli Stati membri a ricordare la nostra rigida posizione contro la pena di morte ed il fatto che la pena di morte viola il diritto più importante, ovvero quello alla vita, ed infligge la condanna aggiuntiva della tortura psicologica.